Mais c'était votre objectif, double, d'ailleurs la baisse des salaires et l'effondrement du système de protection sociale des pays les plus avancés en la matière.

Ils ont réussi à se mettre d'accord pour lutter contre la fraude.

Mais cela ne remet pas en cause le fond de la directive, qui est ravageur et qui entraîne toujours plus de chômage, plus de concurrence sur le même territoire entre les entreprises et une concurrence agressive de certains pays qui profitent du système pour attaquer leurs concurrents européens. Croyez vous sincèrement que les électeurs vont accepter qu'une préférence étrangère soit instituée dans mon pays au détriment des Français et au bénéfice d'autres travailleurs européens?

C'est la guerre économique et c'est la guerre sociale!